Es ist nicht so wie der Kollege Öry vorhin in dieser Diskussion betont hat dass wir zu wenig wüssten über die Frage, wie Hausangestellte in Europa arbeiten. Im Gegenteil, wir wissen so viel, dass dringender Regelungsbedarf besteht. 5 bis 9 aller Arbeitnehmer arbeiten in Privathaushalten.

Das offeriert dringenden Handlungsbedarf auch durch die Europäische Kommission. Die Situation, die wir jetzt haben, wird durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht besser. Insofern ist die Initiative zu dieser ILO Konvention durchaus begrüßenswert und muss unterstützt werden. Ich will auf vier Punkte hinweisen Erstens ist die Definition dieser ILO Konvention lückenhaft. Wenn kein Hausangestellter gelegentlich, sporadisch oder nicht berufsmäßig in dieser Branche arbeiten darf, dann sind die Umgehungstatbestände praktisch schon vorbereitet.

Drittens brauchen wir nicht nur eine vernünftige, allgemein verbindliche Mindestlohnregelung, sondern eine arbeitsrechtliche Gleichstellung.

Ich finde es erfreulich, dass die Kollegin Berès in ihrer Stellungnahme eine Kampagne zur Überführung in reguläre Arbeitsverhältnisse gefordert hat.